Od kilku lat do Parlamentu Europejskiego wpływają postulaty Kurdów z prośbą o interwencję i pośrednictwo w sprawie ich statusu i traktowania w Turcji. Kurdowie stanowią kilkunastomilionową grupę obywateli postrzeganych częstokroć przez pryzmat stereotypu terrorysty lub żebraka. Są oni obywatelami państwa tureckiego, podobnie jak inne mniejszości Ormianie, Tatarzy, Asyryjczycy i inni. Wszystkim należy zagwarantować równe prawa mniejszości narodowych oraz ich współistnienie na zasadzie wzajemnego szacunku i zaufania. Zdajemy sobie sprawę, że kwestia kurdyjska ma różne wymiary. Z jednej strony nagłaśniane są akty terrorystyczne przypisywane kurdyjskim partyzantom, z drugiej cierpi także kurdyjska ludność cywilna.

Turcji, która od wielu lat stara się o członkostwo w Unii Europejskiej, powinno najbardziej zależeć na pokojowym rozwiązaniu kwestii mniejszość kurdyjskiej w tym kraju, bowiem żadne wewnętrznie skłócone państwo nie może zostać członkiem Unii Europejskiej.